svona á síðustu missirum ég fagna líka ákalli margra hérna um málefnaleg vinnubrögð og vissulega er

er bara eitt æpandi gap í stjórnarsáttmálanum held ég örugglega að hann heiti ég er þó ekki alveg viss og í stefnuræðu forsætisráðherra að þar er eiginlega ekkert um efnahagsmál það vantar allar áætlanir um efnahagsmál hvernig á að koma neyslunni af stað

það á að gera áætlun um stefnu það á að beita sér fyrir því að mótuð

það er skortur á gagnsæi þó að ég vilji vera bjartsýnn og þó að ég vonist til að okkur gangi vel hér á